herra forseti ég leyfi mér með þessari þingsályktunartillögu að leita leita heimildar alþingis til þess að staðfest ákvörðun sameiginlegu e e s nefndarinnar

sem fjallar um öryggi og hollustuhætti á vinnustöðum vinnurétt og jafnrétti kynjanna og jafnframt að fella inn í samninginn tilskipun ráðsins númer tvö þúsund og fjögur hundrað og þrettán e b hún fjallar um beitingu meginreglunnar um jafna meðferð kvenna og karla að því er varðar aðgang að og afhendingu á vörum og þjónustu í þessari tilskipun tvö þúsund og fjögur hundrað og þrettán e b eru settar reglur og tilgangur þeirra er að koma í veg fyrir að það verði mismunun á grundvelli kynferðis þegar kemur að viðskiptum með vöru og þjónustu það eru þó ákveðnar undantekningar í tilskipuninni frá þessari meginreglu þannig er heimilt að beita hagstæðari ákvæðum sem lúta að vernd kvenna einkum með tilliti til meðgöngu og fæðingar þá útilokar tilskipunin ekki heldur mismunun ef lögmæt markmið réttlæta að vörur og þjónusta séu eingöngu eða aðallega veitt einstaklingum af öðru kyninu og aðferðirnar til þess að ná þessu markmiði séu bæði viðeigandi og nauðsynlegar þá kveður þessi tilskipunin líka sérstaklega á um þá meginreglu að það skuli tryggja að notkun kynferðis sem stuðuls í útreikningum á iðgjaldi og bótum í tryggingastarfsemi og skyldri fjármálaþjónustu leiði ekki til mismunandi iðgjalda og bóta fyrir einstaklinga innleiðing þessarar tilskipunar kallar á lagabreytingar hér á landi og ég upplýsi því háttvirtu alþingi um það að hæstvirtur velferðarráðherra hyggst á næsta löggjafarþingi leggja fram lagafrumvarp til að innleiða þessa aðlögun og það sem í henni felst

hvort það þurfi að breyta lögum sem eru númer þrjátíu tvö þúsund og fjögur og fjalla um vátryggingarsamninga velferðarráðuneytið mun líka vinna að innleiðingunni í nánu samstarfi við efnahags og viðskiptaráðuneytið og jafnréttisstofu ef innleiðingin leiðir til breytinga á lögum um vátryggingarsamninga verður líka haft samráð við fjármálaeftirlitið og starfandi tryggingafélög á markaði ég legg þá til herra forseti að þegar þessari umræðu er lokið og áhugasamir háttvirtir þingmenn sem hafa hug á því að fjalla um hana af mikilli þekkingu og áhuga að þá verði henni vísað til háttvirtrar utanríkismálanefndar